Por lo tanto, esto no es un problema de hoy, de España, sino que es un problema de todos. Y como es un problema de todos, tenemos que empezar a tomárnoslo en serio. Y por eso es muy importante que empecemos a aplicar medidas para evitarlo. Pero también es muy importante que de forma inmediata se aplique el Fondo de Solidaridad. Lo necesitamos para demostrar que esto también es cohesión y que nuestro país, al igual que otro país en cualquier momento, puede obtener el apoyo de la Unión Europea para compensar todos los agravios que ha provocado este terrible temporal. Hay cosas que no se van a poder recuperar, como las vidas humanas, desgraciadamente. Pero también Europa podrá estar de nuestro lado para no dejar abandonadas a todas aquellas familias y también sectores que se han visto damnificados por este temporal.